veramente protettivo della salute economico finanziara dell'Unione solo se impone trasparenza, coordinamento e convergenza nelle politiche sulle imposte societarie. È noto che con i ruling fiscali numerose società hanno beneficiato di aliquote d'imposta inferiore all'1 sugli utili poi trasferiti in Lussemburgo e che l'elusione fiscale potrebbe comportare per l'Unione perdite di gettito fino a 190 miliardi di euro annui con costi e oneri amministrativi significativi per cittadini e imprese PMI. Concordo con la relazione e con le raccomandazioni proposte, in particolare quella sulla notifica obbligatoria delle nuove misure fiscali e sull'estensione a tutti i ruling dello scambio automatico di informazioni. Vi è assoluta necessità inoltre di una definizione comune e stringente di paradisi fiscali così come di un adeguamento della definizione di stabile organizzazione societaria contribuendo a ridurre volatilità dei mercati e aumentando la fiducia delle imprese.